Pomimo, że mieszkam stosunkowo daleko, w Polsce, to mam wrażenie, że całkowicie rozumiem niepokoje, jakie budzi niekontrolowana imigracja we Francji czy we Włoszech. Imigracja z Afryki Północnej jest naturalnym czynnikiem podnoszącym napięcia kulturowe i społeczne, potęgującym presję na budżety socjalne państw członkowskich. A więc jest o czym rozmawiać.

Francuzi, Włosi, Maltańczycy płacą dzisiaj najwyższy rachunek za to, że kontrola granic zewnętrznych Unii Europejskiej po prostu nie działa. Płacą ten rachunek narody europejskie również za to, że nasze wysiłki, by wyhamować dynamikę imigracji do Europy, nie odnoszą sukcesu.

Chciałbym, aby zmiany w kodeksie Schengen nie były pretekstem do tego, by ograniczać wolność podróżowania wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Takie postulaty od bardzo dawna podnoszone są na granicy polsko niemieckiej wobec obywateli polskich. Będzie łatwiej znaleźć porozumienie, jeśli będziemy mieli pełne gwarancje, że zmiany w kodeksie Schengen nie dotkną obywateli państw członkowskich.